U heeft net aangegeven dat mensen die een blauwe kaart hebben getrokken niet in aanmerking komen voor catch the eye. Ik vind dat dit in het Reglement moet worden opgenomen. Anders maak ik daar bezwaar tegen, want als u dat bij het begin van het debat had gezegd, had ik de blauwe kaart niet getrokken.